gefa erlendum ferðamönnum afslátt á neyslusköttum og útgerðarmönnum afslátt af veiðigjaldi í sömu andrá kvörtuðu þau undan slæmri stöðu ríkisfjármála og boðuðu niðurskurð það sýnir ekki mikinn skilning á stöðu ríkisfjármála að afsala ríkissjóði tekjum og boða um leið niðurskurð í ríkisrekstri vegna slæmrar stöðu það er ekki trúverðugt eða líklegt til að auka skilning á uppsögnum ríkisstarfsmanna skertri þjónustu við þá sem reiða sig á velferðarkerfið og frestun atvinnuskapandi verkefna þegar stjórnarliðar verja afsláttinn á veiðigjaldinu fullyrða þeir að þetta hefði þurft að gera til að koma til móts við lítil og meðalstór fyrirtæki sú fullyrðing er röng minni hluti þingsins gerði tillögu á sumarþingi sem leitt hefði til þess að þrjú hundruð tuttugu og fjórar litlar útgerðir greiddu ekkert sérstakt veiðigjald og hundrað og tvö aðeins hálft gjald á meðan stóru útgerðirnar greiddu áfram fullt gjald þessari leið höfnuðu stjórnarþingmenn og stærstur hluti afsláttarins kom í hlut stóru útgerðarfyrirtækjanna fyrirtækja sem standa afar vel og skila miklum arði til handhafa sérleyfanna óréttlætið í þessari aðgerð stjórnvalda er mikið því að útgerðarfyrirtækin skila miklum arði til eigenda sinna fyrst og fremst vegna falls krónunnar og ódýrs sérleyfis sem veitir aðgang að auðlindum þjóðarinnar almenningur tapaði hins vegar umtalsvert á falli krónunnar og það gerði ríkissjóður einnig og samdráttur á þjónustu við almenning varð óhjákvæmilegur það er því holur hljómur í þeim orðum stjórnarliða að nú þurfi þjóðin að standa saman og dreifa þurfi þungum byrðum á axlir fólksins í landinu auðmenn eru undanþegnir þeirri skyldu fjölgun erlendra ferðamanna hér á landi er fagnað einkum vegna þeirra gjaldeyristekna sem þeir skila en um leið er kvartað undan ágangi að erfiðleikar fylgi því að taka á móti miklum fjölda og skorti á uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum á sama tíma er virðisaukaskattur á hótelgistingu ekki í almennu þrepi heldur með afslátt frá því eins og matvæli stjórnvöld ræða gjaldtöku við ferðamannastaði en líta fram hjá einföldum leiðum í gegnum neysluskatta athyglisvert er að í skýrslu ferðamálastofu um fjármögnun uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða er sýnt fram á að frá árinu tvö þúsund og fjögur hafa tekjur til ríkisins af hverjum ferðamanni lækkað um fjörutíu prósent það er landi mikil lækkun og nauðsynlegt að leita skýringa og skoða allt umhverfi ferðaþjónustunnar með framtíðarstefnumótun í huga best er að gera breytingar í uppsveiflu og þá stefnu hafði fyrri ríkisstjórn markað en núverandi hafnað markmiðið til framtíðar hlýtur að vera að atvinnugreinin styrkist skapi verðmæt störf og skili um leið góðum tekjum til samfélagsins rammaáætlun og náttúruverndarlög eru tengd þróun ferðamála órjúfanlegum böndum og það gladdi mig þegar hæstvirtur umhverfisráðherra gaf það út á heimasíðu ráðuneytisins að vinna samkvæmt rammaáætlun væri í fullum gangi eins og gert hefur verið ráð fyrir við samþykkt hennar því varð ég undrandi þegar lögbundið friðlýsingarferli um stækkun friðlandsins í þjórsárverum var stöðvað að beiðni hæstvirts iðnaðarráðherra stjórnarliðar hafa réttlætt stöðvunina með því að fyrri ríkisstjórn hafi færst norðlingaölduveitu til í rammaáætlun en sannleikurinn er sá að formenn faghópa og formaður verkefnastjórnar gerðu tillögu um flokkun norðlingaölduveitu í verndarflokk og það er grátbroslegt að stjórnarliðar sem sumir hverjir stunduðu málþóf klukkustundum saman um rammaáætlun þekkja ekki hvernig vinnan var að baki hennar tilgangur og markmið rammaáætlunar er að engu höfð ef stjórnvöld ætla að taka hana upp með reglulegu millibili og hafa allt undir eins og sagt er og stjórnarliðum er tíðrætt um í hverju málinu á fætur öðru virðulegi forseti mikið er rætt um bætta umræðuhefð og forsendan fyrir því að alþingi endurheimti virðingu sé að tekið sé á af háttprýði og með málefnalegum hætti ætla mætti að hæstvirtur forsætisráðherra gengi þar fremstur og gæfi gott fordæmi en svo er ekki það sýna meðal annars nýleg og öfgafull viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra við málefnalegri gagnrýni formanns samfylkingarinnar um síðustu helgi á stefnu hæstvirtrar ríkisstjórnar og áhyggjur formannsins af þeirri óvissu sem hún skapar viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra minntu á málflutning stjórnarandstæðinga frá síðasta kjörtímabili og voru engan veginn við hæfi staðreyndin er sú að algjör óvissa ríkir nú um stór mál og áhrif þeirra á ríkissjóð fyrirtæki og heimili í landinu hæstvirtur forsætisráðherra verður að svara gagnrýni á stefnu stjórnvalda skýrt og með málefnalegum hætti því að skætingur dugir ekki